Aber es geht darum und da haben beide vollkommen Recht in Zukunft unsere Strategie weiter zu verbessern, so dass wir neben der Kontrolle, die auch in Zukunft notwendig sein wird, neben dem korrekten Finanzgebaren auch die Ergebnisorientierung unserer Arbeit viel stärker in den Fokus unserer Betrachtung

Ich sage immer es ist ja auch ein Herzstück des Kohäsionsberichts und der Schlussfolgerungen Fokussierung auf einige wenige Prioritäten, festgelegt in der EU 2020 Strategie, und die Flexibilität bei der Implementierung in den diversen europäischen Regionen sind kein Widerspruch. Die Bedeutung des territorialen Zusammenhalts

Es ist auch wichtig, was wir hier in diesem Haus vor einiger Zeit ja schon sehr umfassend und sehr gut wie ich meine diskutiert haben, ein Augenmerk auf Gebiete mit besonderen geografischen Eigenheiten zu haben und natürlich das ist ein Thema, das uns noch sehr oft begegnen wird und mit dem wir uns zu befassen haben auf die Frage der demografischen Entwicklung in Europa.

Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, um das Wachstum sicherzustellen.

Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in den Regionen bin und diskutiere, dass die Lokalvertreter unter einer Nichteinbeziehung durch die Regionalvertreter und die Regionalvertreter unter einer Nichteinbeziehung durch die nationalen Vertreter leiden. Hier ist es notwendig, Instrumente zu entwickeln. Ich bin bei Ihnen, aber ich muss Ihnen auch umgekehrt sagen Natürlich haben wir den konstitutionellen Rahmen eines jeden Mitgliedslandes zu respektieren und entsprechend zu würdigen. Aber Sie haben in mir einen Unterstützer in der Frage, möglichst alle Ebenen, aber auch möglichst alle Stakeholder, auch NGO, in die Entwicklung unserer Partnerschafts und Investitionsprogramme einzubinden.

Ich begrüße auch den nunmehr amtsführenden Präsidenten, herzlich willkommen!